Señor presidente, todos estamos de acuerdo en que la prioridad debe ser la seguridad y el bienestar de nuestro hermano pueblo colombiano. En ese sentido, hay que tener bien en cuenta y bien presente un asunto que no debemos dejar de lado, que es la memoria. Garantizar la paz en Colombia no puede ni debe servir de excusa, en ningún caso, ni para reescribir la historia, ni tampoco para blanquear a los terroristas. Solamente con la justicia nos aseguraremos de que se garantice la paz. La firma de los acuerdos de paz, desgraciadamente, no ha supuesto el fin de décadas de sufrimiento de terrorismo, y eso lo dice alguien que, desgraciadamente, ha vivido en un país que ha sufrido en sus propias carnes los atentados y el dolor de las víctimas del terrorismo. Por eso mismo le pedimos, y le pido yo personalmente a la señora Mogherini, que no confunda, que no piense que esto es un conflicto entre dos bandos, todo lo contrario.